Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous sommes à un moment clé. Les citoyens et les travailleurs européens sont inquiets et sont dans le désarroi.

Il faut une réaction de l'Europe. Vous avez, avec l'industrie, des cartes majeures. Je me concentrerai sur la sidérurgie, vu notre actualité. Il faut des actions à court terme et des stratégies pour le moyen et le long terme. À court terme, je vous demande de présenter rapidement, avant juin, votre plan, pour donner confiance aux investisseurs. Je vous demande d'être à l'écoute des ministres de l'industrie notamment le ministre belge lors de la réunion du 12, afin de contribuer à la sauvegarde des outils sidérurgiques dans une solidarité européenne. Avec votre collègue à la concurrence, faites des propositions pour permettre ou forcer la reprise des outils par les pouvoirs publics ou des repreneurs privés qui veulent investir. Il faut que l'Europe pose les actes nécessaires pour que la sidérurgie européenne retrouve son rang. C'est un secteur toujours novateur, structurant, qui doit être parmi les prioritaires. Au delà, faisons de la politique industrielle pour ces secteurs en mutation un pilier réglementé, financé, régulé à l'instar de la PAC ou de la politique commune de la pêche. Enfin, je suis convaincu que la stratégie industrielle, à terme, passe par des capacités budgétaires d'investissement retrouvées et par une nécessaire juste réciprocité environnementale et sociale.